a dimostrare la fattibilità della fusione nucleare. L'Europa deve quindi continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel progetto che, io trovo, ha grande valore simbolico oltre che scientifico. A Cadarache, infatti, le più grandi potenze mondiali, paesi che insieme rappresentano più della metà della popolazione globale, collaborano efficacemente alla riuscita di questo grande esperimento e ne condividono i risultati sperimentali. È necessario, voglio aggiungere anche questo, e ciò è ben specificato nel testo che abbiamo votato e che voteremo, che l'organizzazione continui nel percorso di perfezionamento e razionalizzazione gestionale, evitando possibilmente che le tabelle di marcia vengano disattese e che si producano ulteriori ritardi e revisioni delle spese al rialzo.